Bei all der naiven Euphorie zum Arabischen Frühling sollte die EU auch die Augen öffnen und etwas gegen die dauernden Gewaltübergriffe auf koptische Christen unternehmen. So häufen sich in Ägypten die blutigen und mörderischen Vorfälle, und das an den Grenzen Europas. Es muss daher rasch gehandelt werden. Das heißt ganz klar Berufung einer EU Delegation, welche die grundlosen Übergriffe registriert, dokumentiert und veröffentlicht, Junktimierung von Entwicklungshilfe und bilateraler Handelsabkommen mit der Achtung der Religionsfreiheit, militärische Hilfestellung seitens der EU darf niemals für Gewalt gegen Zivilisten

Die EU ist dringend gefordert, dafür zu sorgen, dass sich aus dem sogenannten Arabischen Frühling in Ländern wie Ägypten, Tunesien etc. auch tatsächlich junge Demokratien entwickeln, die auf den Prinzipien der Toleranz, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit aufgebaut sind.